Hvala za besedo. Spoštovane, spoštovani! Danes govorimo po spremembi zakona o kolesih z motorjem, oo lahkem, majhnem vozilu, ki doseže petindvajset kilometrov na uro oziroma vozi s povprečno hitrostjo petnajst kilometrov na uro in ob vsem tem, ob različnih razpravah, ki jih seveda spoštujem, tako kot vse vas, spoštovani poslanke in poslanci. Vsak ima pravico do svojega mnenja, ampak dostikrat se mi zdi, da je to mnenje proti mnenju lastnega razmišljanja, ampak samo zato, ker mi to predlagamo, pač tega na bomo, tega ne bomo podprli in bomo na vse kriplje poskušali dokazati nasprotno. Omenja se pogosto, kot razlog zavrnitve tega našega predloga varnost v cestnem prometu, ampak jaz nisem nikjer, niti v obrazložitvi vlade, našel nič o tem, da bi se varnost v cestnem, prometu zaradi, vožnje s temi, s temi kolesi z motorji oziroma s temi mopedi do petindvajset kilometrov na uro oziroma do štiri kilovate, da bi se varnost poslabšala. Niti če človek le malo pomisli, s takšnim vozilom, ki gre počasneje od kolesa, od navadnega kolesa ali pa kolesa na baterijo ali pa skiroja, ali pa konec koncev smučarja ali pa tekača, človeka, ki malce hitreje hodi po cesti, gre počasneje od vseh teh, zakaj bi to vozilo oziroma voznik s tem vozilom povzročal težave v prometu? Bilo je omenjeno več teh primerov o o tem, da je nered na cesti zaradi teh vozil in tako naprej. Veste, lahko je ta vožnja s tem vozilom neko divjanje, izživljanje, če temu lahko rečemo divjanje s petnajst kilometrov na uro, je to pač neka neka, vožnja za krajšanje časa oziroma, bi rekel, kot neko pohajkovanje po mestu, ker morda se tudi to dogaja, nekaj pa je nujna uporaba tega vozila, kot so že nekateri moji kolegi in kolegice povedali, da ta vozila si ne morejo, si privoščijo po navadi ljudje z nizkimi dohodki, nizkimi prihodki, z malo denarja, in pa zato, da ta vozila tudi koristno uporabijo. Ne zato, da se bodo zdaj z njimi kazali in vozili po mestu in, ne vem, ogrožali varnost prometa, ampak zato, da to vozilo uporabijo za nujne zadeve. In rečeno bi že je že bilo, da je okrog trinajst tisoč teh vozil že registriranih, ne, po tem zakonu. Vsi te, ki so šli skozi to kalvarijo, da so to, ta vozila registrirali. Slišali smo tudi primer, da je to tudi lahko za pet minut, končano, ta postopek ugotavljanja lastništva in tako naprej. Morda tudi pri nekaterih, ne. Imamo pa tudi primere, ko je to trajalo ure in ure, dneve, leta oziroma trinajst tisoč vozil teh sploh še ni registriranih, kar pomeni vprašanje, če je dokazano sploh lastništvo, in zakaj ta vozila niso registrirana? Verjetno tudi zato, ker je to seveda dodaten strošek, ki si ljudje tega ne morejo privoščiti, ne, in pa tudi zaradi zapletenega postopka dokazovanja lastništva. Imamo veliko primerov, veliko jih je bilo tudi v medijih, ne, nekatere ste tudi, člani koalicije sami navedli, ampak, nisem slišal nobenega primera, na primer, ko je moped, letnik devetinšestdeset bil kupljen, a ne, in bi za, dokazovanje lastništva, se pravi, lastnik mora biti star najmanj šestinšestdeset let, priči pa enainosemdeset let. To so to so primeri iz iz prakse, iz življenja. Takšni primeri se dogajajo. Ali pa primer, ko ko je človek lastnik, takšnega kolesa, na primer letnik tisoč devetsto trideset, ne, to je veteran, to je, seveda tudi spoštuje tako vozilo, ne, in ga in ga čuva in vzdržuje, ampak če želi dokazati lastništvo, ne, bi mogel biti lastnik star sto pet let, ne, priči pa sto dvajset let, ne, tudi to so te anomalije tega zakona, ne, in takih primerov ni malo, ne, in tudi veliko se ljudje vozijo s temi vozili, kljub temu da niso registrirana, ne, ravno zaradi teh težav in pa plačujejo globe, za to plačujejo kazni policiji oziroma državi, in to samo zato, ker si z ničimer drugim ne morejo privoščiti nekega prevoza in zato plačajo potem globo, ker niso mogli vsega urediti, niso si mogli tega privoščiti ali pa ni šlo skozi zaradi takih in drugačnih razlogov. To se pravi, ljudem smo s tem zakonom, in še kar vztrajate oziroma ne želite sprememb, povzročili dodatne stroške, popolnoma nepotrebne za takšna vozila z doseženo tako nizko hitrostjo. Velja omeniti tukaj tudi, ekologijo, ta vozila so okolju bolj prijazna od ostalih, imajo manj izpuhov in tudi stalno govorimo o neki trajnostni mobilnosti in tako naprej, vendar čutiti pa ni nobene vzpodbude, oziroma da bi bili temu dejansko tudi naklonjeni. Seveda pravite težav ni več, ne, težav ni več, jaz mislim, da pa težave so še, sploh za teh trinajst tisoč, ki jih ni, ki jih ni registriranih, ne. Mislim, da te ljudi, te lastnike teh vozil čaka še ogromno težav, če bodo želeli to, to tudi narediti, zato predlagamo spremembo in odpravo tega tega neumnega zakona, ki ki zahteva, da so ta vozila s povprečno hitrostjo petnajst kilometrov na uro, registrirana. O tem zakonu je bilo že takrat, ko smo to predlagali, ogromno, povedanega in verjetno bo tudi še danes, ampak še enkrat pozivam, dajmo biti življenjski, človeški, prijazni do ljudi, ki so socialno šibkejši, to mnogokrat poudarjate, pomagajmo socialno šibkejšim in pa še enkrat varnost v prometu se zato ni popolnoma nič izboljšala, razen če dokažete z nekimi z nekimi podatki, ampak jaz tega nisem videl, in dajmo podpreti ta predlog, da se, da se ta zakon spremeni in da omogočimo ljudem, da se s temi majhnimi, lahkimi vozili lahko vozijo in jih tudi izkoristijo, če jih imajo doma, če so lastniki. To se pravi, če kolikor smatrate, da pol pa to pač ni potrebno, ne kar verjetno iz vaših razprav je tudi razbrati, pa boste potem seveda morali državljankam in državljanom, tudi pojasniti, zakaj tega ne podpirate, ampak jaz verjamem, da mnogi od vas bi podprli takšno spremembo, če ne bi bili zavezani neki, neki skupni politični odločitvi oziroma opciji. Toliko z moje strani, hvala lepa.